Keďže vývoj v spoločnosti rozvíja poznanie, mení technológie, organizáciu a spôsob života, aj normalizácia ako špecifické odvetvie definovania všeobecne používaných pravidiel musí byť živá a vývoju otvorená činnosť. Ak chce mať Európska únia skutočne vzdelanostnú, inovatívnu ekonomiku, nemôže sa vyhnúť výrazne vyššej aktivite v oblasti vytvárania nových noriem, ktoré umožnia uvádzať na trh nové výdobytky vedy a techniky. Z tohto pohľadu je, myslím si, najvyšší čas, aby sa pristúpilo k aktualizácii mechanizmov európskej štandardizácie a normalizácie, založenej v súčasnosti najmä na národných tradíciách, národných pracoviskách. Tieto mechanizmy však v dnešnej dobe už musia byť jednoduchšie a efektívnejšie.